Elnök Asszony! Az egységes fuvarozási piac és szolgáltatások nyújtásának szabadsága évtizedeken keresztül az európai gazdaság mozgatója volt. Sajnos néhány tagállam nemzeti intézkedéseket foganatosított, amikkel mély repedéseket okoztak az egységes európai fuvarozói piacon. Az Európai Bizottság javaslatai nem jelentettek javulást, hanem teljesen megosztották a tagállamokat központ és periféria között. Olyan szabályokat javasoltak, amelyek jelen állás szerint egyszerűen végrehajthatatlanok. A Tanácsban, kilenc ország ellenében, egy tartózkodással lett átnyomva az álláspont. Most a Parlamenten a sor. Mindenki az alapelvekről és az európai értékekről beszél, miközben az EU egyik alapköve, a szabad szolgáltatások végzése, és az egységes belső piac sérülhet, ha erőltetjük a döntéshozatalt. Fuvarozás nélkül nincs sikeres európai gazdaság, bármilyen zavar a fuvarozásban drágítja a termelést, és mindezt a polgároknak kell végül megfizetniük. Vissza kell ülnünk a tárgyalóasztalhoz és igazi kompromisszumot találnunk. Ehhez pedig idő és higgadtság kell, de mind a kettő hiányzik. Túl késő van, a mandátumunk végén járunk, és a Parlament minden frakciójában teljes a megosztottság, és lehetetlenség higgadtan tárgyalni. Nem tudom, hogy a jövő hétig sikerül e csodát csinálni, s kompromisszumot találni, ezerkétszáz módosítóból. Nem hiszem, hogy egy hét alatt sikerül kitárgyalni azt, amire két évig nem volt alkalmunk. Egyre inkább úgy tűnik, hogy az új Parlamentre kell bízni a dolgot.